Pane předsedající, Listina základních práv a svobod zakládá Evropskou unii na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity.

Evropská komise se ráda nazývá strážkyní smluv, možná by bylo dobré, aby byla výrazně aktivnější při snaze zabezpečit evropským občanům rovný přístup k základním principům evropských smluv a nevytvářela svou nečinností evropské občany druhé kategorie.

Údajným důvodem pro zavedení této vízové povinnosti bylo velké množství žadatelů o azyl z České republiky. Ovšem v kontextu skutečnosti, že poté další členské státy začaly Kanadu zásobovat větším počtem žadatelů o azyl bez jakéhokoliv opatření z kanadské strany, nemohu ignorovat dosavadní váhavost a nedůsledný přístup Komise v této věci. Jsou snad pravdivé fámy o účelové, neformální dohodě mezi paní komisařkou a jejím kanadským protějškem, která má zabránit tomu, aby byly další členské státy vystaveny stejné diskriminaci jako moje země?

Každopádně věřím, že Evropská komise vyslyší konečně všechny výzvy a zasadí se o ukončení vízové povinnosti části evropských občanů cestujících do Kanady.